Der Klimawandel ist seit einigen Jahren eines der zentralen politischen Themen.

Der Klimawandel hat keine monokausale Ursache und kann daher auch nicht mit einer schlichten CO 2 Reduzierung bekämpft werden. Meines Erachtens muss es vielmehr darum gehen, die Schonung unserer natürlichen Ressourcen in den Mittelpunkt zu stellen.